Évek óta látjuk az erdőtüzek pusztító hatását, amelyek közül külön kiemelést érdemel az Amazonas vidékén bekövetkezett katasztrófa, amelyet rendkívül súlyos ügynek tartok. Véleményem szerint az Európai Unió feladata, hogy minden anyagi és technikai segítséget megadjon az érintetteknek és a rászorulóknak. Úgy gondolom, hogy az erdőirtással szemben úgy célszerű fellépni, hogy az erdőirtás mögött húzódó gazdasági okokat próbáljuk meg orvosolni. Örömmel láttam, hogy az új Európai Bizottság prioritásként kezeli az erdők fokozott védelmét. Fontosnak tartom a témában most tárgyalás alatt álló bizottsági közleményben felsorolt tervezett intézkedések végrehajtását, továbbá javaslom azok kibővítését az erdőirtás gazdasági okainak megszüntetésére irányuló intézkedésekkel. Az erdők védelme, az erdők fogyásának megállítása globális kérdés. Fontos, hogy az Európai Unió és tagállamai saját területeiken is ösztönözzék az új erdők telepítését. Magyarországon a kormány kulcskérdésként tekint az erdőtelepítések támogatására. Idén több mint a duplájára emelte az erdőtelepítéshez igényelhető támogatások összegét, és megnövelte azok igénybevételének időtartamát.